Er hat das Amt des Gesundheitskommissars in einer turbulenten Zeit übernommen und unter hohem Druck sehr schnell schneller als versprochen diesen Vorschlag vorgelegt.

Wir werden auch heute dafür stimmen, dass Linda McAvan ein Mandat bekommt, um mit dem Rat zu verhandeln. Wir unterstützen den Vorschlag im Kern, und wir sind optimistisch, dass wir an einigen wichtigen Stellen unsere Änderungsanträge durchbekommen werden zur besseren Berücksichtigung von KMU und insbesondere bei der E Zigarette. Der Änderungsantrag 170, den wir gemeinsam mit ALDE und ECR eingereicht haben, sieht vor, dass wir die E Zigarette streng regulieren. Das ist kein normales Verbraucherprodukt. Hier gibt es Gefahren, vor allen Dingen für Jugendliche.

Deswegen wollen wir diesen Antrag unterstützen. Zu Klaus Heiner Lehne Natürlich müssen wir auf die Rechtsgrundlagen achten. Aber der Binnenmarktartikel 114 ich habe ihn gerade noch einmal nachgelesen verpflichtet uns und auch die Kommission, bei den Binnenmarktregeln ein hohes Gesundheitsschutzniveau anzustreben. Das tun wir heute, und deswegen kann man das auch rechtlich verteidigen.

Fünf Jahre hat es gedauert, um dieses Produkt zuzulassen, das keine Gesundheitsgefahren mit sich bringt. Wenn heute jemand den Antrag stellen würde, Tabak in der Europäischen Union zuzulassen, wenn es nicht ein traditionelles Produkt wäre, würden wir den vom Hof jagen, weil etwas, das so gefährlich ist, heute gar nicht mehr zugelassen würde. Deswegen müssen wir die Jugendlichen schützen, und deswegen ist der Vorschlag der Kommission gut.